forseti vill geta þess að þegar að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram kosning sérnefndar um þingsköp alþingis þá verða jafnframt atkvæðagreiðslur um þriðja til áttunda dagskrármál að atkvæðagreiðslur loknum verður settur nýr fundur sem er fyrirspurnafundur um klukkan hálffjögur fer fram umræða utan dagskrár um mengunarmál aflþynnuverksmiðjunnar becromal við eyjafjörð málshefjandi er háttvirtur þingmaður björn valur gíslason hæstvirtur umhverfisráðherra svandís svavarsdóttir verður til andsvara umræðan